Am participat la dezbaterea în plen înainte de a vota acest raport și am prezentat în plen și domnului comisar argumentele pentru care susțin și votez acest raport. Este absolut de neimaginat să nu votăm, ca oameni aleși aici, o chestiune care ține de viața oamenilor.

Noi trebuie să susținem viața oamenilor, sănătatea oamenilor. Nu avem un program integrat. Avem acum o mobilitate a forței de muncă, avem migrație din alte continente.

Există țări, așa cum este și țara mea, în care oamenii bolnavi de hepatita C nu că nu pot să dea acea sumă mare de bani, prea mare, nu există cantitatea necesară și acest lucru încalcă dreptul la viața cetățenilor. Eu sper să nu rămână doar un raport, eu sper ca domnul comisar, ca om de specialitate, să discute cu guvernele naționale și să găsească un mijloc prin care să aducă acel drept la viață pentru fiecare cetățean.